Hvala, minister še za dodatna pojasnila in odgovore. Jaz, ne verjamem, da, in tudi z odgovorom sem videl, da stvari dobro poznate in da peljete zadevo v pravo stran, ampak, kljub temu, nisem dobil, bi rekel, čisto vseh, podrobnih, odgovorov, da bi bil popolnoma z njimi zadovoljen, seveda tudi čas ne dopušča, tudi to, je eden od razlogov. Ampak kljub temu, da se trudite, pa da želite izboljšati stanje, pa da se tudi zaposluje nove policiste, tudi omenili ste sejem, kjer kjer ste promovirali, delo policije in pa, torej nove zaposlitve, kjer se vabi nove, nove kadre, kljub temu jaz mislim, da, da bi bilo potrebno opraviti, bi rekel o tej kar dokaj problematični zadevi, ker očitno jo bo boste vi kot minister oziroma ministrstvo sami težko rešili, da bi popolnili ta, ta, manko, približno tisoč, policistov, pri nas, kar se mi zdi res, velika številka in zelo zaskrbljujoča. Mislim, da bi bilo prav, da o tem opravimo neko širšo razpravo in najdemo neki konsenz vsi skupaj, da se zavedamo, da je, da je treba policiste, policijske vrste, popolniti, še posebej zdaj v teh časih, ko, vemo, da imamo precej, težav, tako z migrantsko problematiko in pa tudi ostalih, tudi nekaj indicev s terena prihaja, da je tudi vedno več se pojavlja nekih nekih kriminalnih, dejanj, s strani raznih kršiteljev in enostavno ljudje opazijo, da je premalo policistov na terenu, tudi, pomanjkanje policistov v civilu, ki so prej bili v civilu in so nekako, nekako lažje opravljali tisto svoje poslanstvo, za katerega, so zaposleni, morajo sedaj pač obleči, uniforme in so seveda takoj tudi prepoznavni in tudi tukaj ljudje zaznavajo, da se pojavijo, neke neke, težave. Zdaj. Še enkrat se vam bom zahvalil za odgovore in pojasnila. Bi pa res predlagal, no, da opravimo neko širšo razpravo, torej, o tej zelo pereči problematiki in predlagam, da se po dvesto šestinštiridesetem členu Poslovnika Državnega zbora na naslednji seji, opravi, širša razprava o tej problematiki, v kolikor bo v ta predlog v državnem zboru dobil zadostno podporo. Hvala lepa.